Desde luego, solo se prevé que esto vaya empeorando con el paso de los meses si al final no se encuentra una solución política. Yo creo que caben dos análisis en primer lugar, desde luego, la comunidad internacional tiene que implicarse mucho más, se necesitan muchos más recursos, pues estamos hablando, además, de una crisis que se pone al nivel ya, en cuanto a número de desplazados, de la crisis, por ejemplo, que se está viviendo en Siria pero, por otro lado, como aquí se ha dicho también —y yo creo que han reconocido todas las partes que han intervenido aquí—, tendremos que arreglar políticamente la situación si queremos de alguna manera parar el propio drama humanitario. Y yo creo que no hay otra manera de encontrar una solución negociada y una solución pacífica para unas elecciones libres que, al final, reconocer que hay dos partes, y reconocer a la otra parte. Y, en ese sentido, no se trata de desandar lo que hemos caminado, pero sí se trata de buscar escenarios alternativos. Y esto no se arregla con darse muchos golpes en el pecho

Sí, aquí se ha pedido valentía, y yo, señor alto representante, le pido valentía.